Hoe ging de tweede benoeming als secretaris generaal?

En behandel ons niet als kleine kinderen, want dat accepteren we niet!

Wat is nou het werkelijke verhaal?

In dat geval moeten er maatregelen genomen worden over Barroso. Twee gevallen van integriteit en daarom hebben we het onderwerp integriteitsbeleid hier op de agenda gezet. We wensen niet als kinderen behandeld te worden.

Wat is er aan de hand?

En u kent het lot van de Commissie Santer. Mijn fractie staat pal om ook een motie van wantrouwen in te dienen tegen de Commissie Juncker als deze arrogante houding zo doorgaat. Tijdens het onderzoek dat de Commissie begrotingscontrole gaat instellen, willen we alle feiten op tafel!